hemos, también, conseguido que, para financiar sobre todo las horas de ferrocarril, se pueda llegar hasta el 50 de cofinanciación, lo cual significa un poquito más de capacidad también para los proyectos transfronterizos, que podrán contar con una financiación también mayor y, sobre todo, creo que hay que destacar todo lo relacionado con la mayor participación de las autoridades locales y regionales y la mayor capacidad, también, para hacer de estos corredores realmente un elemento fundamental de futuro.

Lo único que les pido es que seamos capaces de hacer un voto final fuerte, potente. Los temas de financiación son posibilidades que luego tendremos que reforzar en el MFP, pero ahora mismo lo que necesitamos es la mayor capacidad posible de financiación, incluida la transferencia del Fondo de Cohesión.